Domnule președinte, stimați colegi, o dezbatere foarte importantă, poate că trebuia să o avem mai demult. Vorbim aici de prevenția în conflictul de interese, integritate, etică și constatăm că există extrem de mare diferență între instituțiile europene.

S a vorbit aici de standarde comune și eu aș mai adăuga da, sunt de acord să avem acel organism, dar spunea un coleg aici trebuie să facem într o ordine cronologică coerentă aceste analize. Cum, de exemplu, să anunțe Președinta Comisiei echipa și după aceea să constatăm că nu i bună echipa. Adică aceste verificări de integritate pentru propuneri de comisar, un lucru concret pe care îl avem acum, trebuiau făcute înainte. Și da, doresc să fie o singură unitate de măsură, pentru că este foarte important nu numai să avem un Cod și să avem măsuri, ci și cum le punem în practică este foarte important. De aceea cer și Comisiei și noi, Parlamentul, să ne gândim, și Consiliului, să avem o unitate de măsură unică pentru analiza integrității celor care lucrează, nu numai a membrilor Parlamentului European, nu numai a comisarilor ci și a funcționarilor.